Domnule președinte, de a lungul acestui mandat am abordat frecvent diferite încălcări ale libertății religioase și am apărat comunitățile religioase din multe țări, mai ales în cadrul rezoluțiilor noastre de urgență, pe care le dezbatem în fiecare joi după amiază. De foarte multe ori, am fost nevoiți să condamnăm acte de violență împotriva unor comunități religioase, fie că a fost vorba despre creștini, despre musulmani, despre evrei, despre buddiști sau despre comunitatea Baha'i. Membrilor acestor comunități le au fost refuzate drepturi fundamentale doar pentru că sunt membri ai unor comunități religioase. Am condamnat, de asemenea, tentative de închidere sau distrugere a unor locuri de cult din numeroase țări. Chiar în această ultimă sesiune vom discuta, la propunerea mea, despre persecuțiile la care sunt supuși creștinii din Pakistan din pricina legilor blasfemiei. Dincolo de aceste reacții punctuale, este, însă, foarte important să avem o strategie coerentă de acțiune la nivelul Uniunii Europene, pentru a face față proliferării intoleranței.

Reflecția noastră privind construcția politicii externe a Uniunii într o lume a diferențelor culturale și religioase s a dovedit a fi o chestiune foarte sensibilă, care a divizat, în mare măsură, membrii Comisiei de afaceri externe.

Sunt total de acord cu colega mea, Giannakou, că diferențele culturale și religioase au fost mult prea adesea utilizate la nivel global ca pretext pentru încălcări grave ale drepturilor omului. Ele sunt din ce în ce mai mult o sursă de polarizare, de conflict și de violență extremistă. Este suficient să ne uităm la ceea ce se întâmplă chiar acum în Nigeria atentatul sângeros de luni de la Abuja a făcut, din nou, numeroase victime. Acestea se adaugă celor peste 1500 de persoane care și au pierdut viața doar de la începutul acestui an, ca urmare a violenței exercitate de grupul Boko Haram. Este un lucru pe care nu l putem, evident, accepta. În strategia noastră trebuie să fim consecvenți și hotărâți, trebuie să subliniem sistematic faptul că interpretările intolerante ale oricărei religii, care permit violența și reprimarea celor de altă credință, nu sunt compatibile cu valorile